Monsieur le Président, la situation que vivent les femmes iraquiennes au sein de l'autoproclamé État islamique est dramatique. Il faut donc une action forte du Parlement car il y a violation grave des droits de l'homme.

À l'origine, les membres de Daïch ciblaient les femmes issues des minorités religieuses.

Les femmes sont toujours les premières victimes de la guerre, elles sont une monnaie d'échange. Par cette résolution, le Parlement européen envoie un message fort de condamnation. Cette résolution sera envoyée à tous les parlements nationaux, au Conseil, à la Commission européenne, aux ministères nationaux concernés et à la haute représentante.